Señor presidente, aportar, ayudar, propiciar una solución pacífica, dialogada y, en consecuencia, duradera y viable para resolver el drama humanitario, social y político que vive Venezuela exige que nos centremos, aquí y allá, en lo que nos une. Lo que nos une es que cada observación, cada escrutinio, constata que, en Venezuela hoy, no hay democracia ni condiciones para unas elecciones libres. Nuestro deber, al hablar de Venezuela, es recordar que millones de personas en aquel país merecen que nos centremos en ayudarlas a recuperar la libertad. Por eso, desde aquí pido que el consenso para recuperar los derechos y libertades fundamentales sea la divisa y la primera herramienta de los que, sobre el terreno, padecen y se oponen al régimen madurista. Pero pido lo mismo también a todos los que desde la Unión Europea queremos ayudar. Cualquier debate que siembre dudas sobre nuestro acuerdo básico ayuda a Maduro. Le permite sugerir que tiene mucho más apoyo fuera de Venezuela del que realmente tiene, que es muy poco. La inmensa mayoría sabemos que es un dictador.

Centrémonos mejor en subrayar que allí el debate es imposible y que la prioridad es recuperar la democracia.